Elnök Úr, az itt a teremben is jelen lévő Deva képviselőtársunk sikeres delegáció vezetésével néhány hete Dél Koreában jártunk, ahol meggyőződhettem arról, hogy mi is a titka annak, hogy egy nagyon szegény, nyomorúságos helyzetben lévő ország

Dél Koreában a képzésre koncentráltak, az innovációra, a technológiai fejlesztésre, és az ily módon előállított saját termékek gyártására.